Ha sido un verdadero privilegio trabajar juntos para cumplir nuestro mandato. Solo quiero señalarles una cosa de la que habla este informe y para la que sirve este informe. Se llama endometriosis, una enfermedad que afecta solo a las mujeres, a una de cada diez mujeres

a 25 millones de europeas. Es una enfermedad crónica, incapacitante, dolorosa, a la que no dedicamos todavía los suficientes recursos de investigación. Y, además, no se diagnostica siquiera de forma adecuada y, por supuesto, no hay un tratamiento específico. Solo quiero señalar que en este informe hablamos de la endometriosis. Y solo por ello, por indicarlo, por comprometernos con esos 25 millones de niñas y mujeres, este informe merece la pena.